Die Tests sind aber nicht zwingend und enthalten auch keine konkrete Verpflichtung, Mängel zu beheben.

Und das möchte ich auch europaweit sehen. Das ist jedoch nicht so einfach, wie wir alle wissen, denn Kernkraft ist grundsächlich eine Kompetenz der Mitgliedstaaten. Daher frage ich Sie, Herr Präsident Barroso Werden Sie sich für einheitliche, zwingende europäische Standards einsetzen, und werden Sie endlich die korrekte Durchführung der EU Umweltnormen, speziell der Umweltverträglichkeitsprüfung, veranlassen und auch Nichtbeachtung entsprechend sanktionieren?